virðulegi forseti hér var komið inn á nokkur atriði bæði skyld og óskyld

lagt var af stað í samstarf við alþjóðagjaldeyrissjóðinn leiðir til þess að við hljótum að endurskoða samstarfið við sjóðinn við hljótum að gera það ég segi jafnframt að ef okkur standa engin lán til boða frá alþjóðagjaldeyrissjóðnum án þess að sæta afarkostum í icesave málinu þá vil ég ekkert með alþjóðagjaldeyrissjóðinn hafa að gera það er bara þannig hvort vil ég semja um icesave eða fara í dómsmál ég hef margoft sagt það ég sagði hér í ræðu í desember í fyrra það kom fram í nefndaráliti meiri hluta utanríkismálanefndar og ég hef sagt það mörgum sinnum síðan helst hefði ég viljað fá samkomulag í icesave málinu en ég kalla það ekki samkomulag ef bretar og hollendingar fá allt sitt og við fáum ekkert annað en risalán til tvö þúsund fjörutíu á fimm prósent vöxtum fyrir allri upphæðinni ég kalla það ekki samkomulag fyrir okkur íslendinga það er miklu betra að taka á sig alla skuldbindinguna eftir dómsniðurstöðu en að skrifa einfaldlega upp á það án þess að skuldbindingin liggi fyrir

gott að fá þetta á hreint er það ekki líka þannig að ef hér á að leggja hundruða milljarða skuldbindingar á íslenskan almenning til margra áratuga

að hafa sannfæringu fyrir því að við höfum ekki haft aðra valkosti að þetta séu okkar þjóðréttarlegu skuldbindingar verðum við dæmd til þess að gera þetta er ég sannfærður um að fjármögnun þess til langrar framtíðar verður ekki bara íslenskt vandamál heldur